Vreau să salut propunerea Comisiei privind lansarea primului Parteneriat european pentru inovare. Pentru a fi în măsură să antreneze toate statele membre în activitatea de inovare, Uniunea ar trebui să se implice mai activ în direcționarea fluxului de investiții necesar combaterii dezechilibrelor de resurse în infrastructură, management dintre statele membre.